Cette affirmation est une erreur, Monsieur le Président.

Dans l'État membre auquel j'appartiens, c'est une ordonnance qui fixe le siège de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Si nous faisons une étude, faisons la sur l'ensemble des sièges de l'Union européenne, sans stigmatiser, s'il vous plaît, systématiquement le Parlement européen.